Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovani predsednik vlade, ministrski zbor! Jaz moram reči, da si že en lep čas želim, da bi vas pozdravila v hramu demokracije, ampak na žalost ne mine seja vlade. na kateri ne bi žal imela občutka, da sedim v hramu zlorabe demokracije. Po budnica zlorab je na žalost lepo bi prosila, če lahko povem v tišini in med vami so tudi, mislim, da ste prav vi nekdanja šolnica, pa kot je že kolega Aljaž rekel: "Bonton veleva, da tisti, ki govori, ima posluh." poslanke in poslance prosim, da vse enako spoštujemo v razpravah in pustimo, da pustijo svoje, svoje misli do konca. Na sejah državnega zbora imam občutek, da sedim v hramu zlorabe demokracije, namreč, ure in ure razprav je bilo opravljenih ob vlaganjih neštetih zakonov, ki jih v resnici niso bili vloženi z namenom, da bi se razmere izboljšale, pač pa so pod hinavsko pretvezo skrbi za državljane vloženi zgolj kot motilci dela nemotenega dela državnega zbora, vlade, nenazadnje tudi predsednika vlade. Na žalost je pobudnica teh zlorab ravno opozicija, čeprav je v razvitih demokracijah vloga opozicije izjemno pomembna. Namreč, opozicija koalicije opozarja, kaže s prstom na napake, preverja, konstruktivno pomaga k boljšemu stanju v državi, pri nas pa, kot sem že povedala, opozicija oziroma žal največkrat SDS otežuje delo, načrtno otežuje delo in krade čas. Naposlušala sem se neskončno ponavljanj enih in istih stališč opozicije, ko smo že pri šoli, z njo nisem imela težav, slišim enkrat in razumem, kar je bilo povedano, nisem rabila plonk listov, kar govorim, to si pripravim sam, ampak imam občutek, da opoziciji šola ni ravno šla, ker imate občutek, da nam je treba stvari ponavljati v nedogled. In če morate za boljše razumevanje stvari slišati velikokrat, ne glede na vso nesmiselnost ponavljanja, ampak danes gre pa za mojega predsednika vlade in predsednika moje stranke, bom pač vse ponovila še enkrat, vi pa sedite in me poslušajte, tudi jaz sem vas, vi pa zdaj pojejte svoje zdravilo še enkrat. Torej, pri današnji ustavni obtožbi ne gre za to, da se ne bi spoštovalo ustavnega reda. Problem je, da decembra državni zbor ni sprejel SDS-ovega predloga zakona, ki področje ni urejal, niti v celoti, niti na primeren način. Ego torej. Predsednik vlade je torej kriv, ker se je državni zbor odločal, da ne bo podprl slabe rešitve. Namen javnega financiranja ni v zagotavljanju obstoja javne šole, ampak v zagotavljanju brezplačnega dostopa do izobraževanja za vse otroke. Nadalje, v triindvajsetih letih bi lahko ta zakon spremenila katerakoli vlada. Minister Zver iz vrste SDS je v času Janševe vlade že predlagal stoodstotno financiranje šol in takrat se je dvignila tako stroka, kot večji del politike. Uprli so se učitelji, ravnatelji, sindikati, študenti, dijaki, opozicija, državni svet in še enainsedemdeset tisoč dvesto devetindevetdeset podpisnikov peticije. Inštitut ustavne obtožbe je izjemno resno orodje. Skrajno orodje. Po svetu se uporablja največkrat pri predsednikih držav, pri predsednikih vlad ali članih vlad, pa poleg Slovenije zgolj še na Norveškem, v Iranu in Južni Koreji. Imamo druge alternative: interpelacijo, nezaupnico in tako naprej. Vi pa seveda pretiravate. Zdaj če vam ponazorim, tako da bo bolj razumljivo. Vi imate žulj, res je, da vas ta žulj zelo zelo žuli, ne, in na zelo neprijetnem mestu je, ampak vi bi to sanirali tako, da bi rezali kar cel ud. In pri impičmentu in pri ustavni obtožbi gre vedno nujno za subjektivno odgovornost. Subjektivno, to pomeni osebno. Očitne zlorabe oblasti. Predsednik vlade zaenkrat v Sloveniji sam ne sprejema zakonov. To naredimo poslanci. In kot so že tudi večkrat povedali, decembra smo poslanci se izjasnili proti štiriinštiridesetimi glasovi, mislim, da enaintrideset jih je bilo za, tako je. In če kdo nosi odgovornost za nastalo situacijo, smo to mi. Lahko rečete vsi, lahko pa tudi tisti, ki smo glasovali proti, nimam nobene težave to odgovornost prevzeti nase. Na vsem svetu je bil v tristo letih impičment uporabljan samo tridesetkrat. Par primerov, da vam ponazorim, za kakšne obtožbe gre, kar gre res za ekstremne zadeve. Gre za večmilijonske podkupnine, večmilijonske podkupnine, umor, ugrabitev, v slavnem primeru Nixona je šlo pa za prisluškovanje, krajo dokumentov, laganje, to pa so malo znane metode, a ne? Se mi zdi. Glede na resnost instituta ustavne obtožbe, prejle sem si vzela malo časa, pa sem pobrskala po tujih medijih, na srečo ne povzemajo kaj dosti, kaj se danes tukaj noter pri nas dogaja, kar bi me bilo verjetno zelo sram, med branjem, pa kakšna razvita demokracija, bi lahko dobila vtis, da je Slovenija v krizi. V resnici je pa v krizi samo opozicija. Naj vas še spomnim, pri pri ustavni obtožbi je glavni cilj odstranitev nosilca iz položaja. Zdaj v tem trenutku, je taka taktika oziroma sprožitev tega scenarija, rahlo neugodna, no, sploh glede na, javno mnenje. Torej, če povzamem, nekaj, kar SDS zaradi širokega nasprotovanja ni uspela spraviti v parlament v času njene vlade, se zdaj očita našemu predsedniku, ker pač tega ni storil v pičlih štirih mesecih. Za konec bi pa rada še pač povedala nekaj za rubriko Da ne bi pozabili, in sicer bom obnovila seznam neuresničenih ustavnih odločb v času Janševih vlad, v času prve vlade ni bila uresničena ustavna odločba glede zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, v času druge Janševe vlade ni bila uresničena ustavna odločba v zvezi z Zakonom o parlamentarni preiskavi in Poslovnikom o parlamentarni preiskavi, prav prav tako Janševa vlada ni implementirala zahtev iz ustavne odločbe glede Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, delno neuresničena je, odločba, ki je povezana z Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Lahko pa omenimo še pač sago o izbrisanih, pri kateri je pa SDS počela vse možno, predvsem zahteve za referendum, da se ne bi implementirano implementiralo zahtev ustavnega sodišča. Hvala.